Señor Sassoli, dado que usted ha sido el que ha planteado esta cuestión y hay una propuesta del señor Mauro en respuesta a la suya, ¿quiere usted tomar la palabra para